Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Ich bin froh, dass wir gemeinsam mit Frau Grossetête ihren Vorschlag überarbeitet haben.

Jetzt haben wir ein Programm, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht und erst in zweiter Linie der Patient im Mittelpunkt steht, und erst in allerletzter Linie naja, ganz so ist es nicht. Der Mensch im Mittelpunkt, das heißt, Prävention ist ganz wichtig. In Zeiten wie diesen, wo so viel von Eigenverantwortung gesprochen wird, ist es mir auch wichtig, dass in diesem Aktionsprogramm health literacy Gesundheitskompetenz dezidiert angesprochen ist. Denn ich glaube, nur wenn die Menschen mit dieser health literacy ausgestattet sind, können sie sich auch im Gesundheitssystem entsprechend bewegen und das für sie richtige Konzept anwenden.

Dieses Aktionsprogramm enthält sehr viele gute Vorschläge. Wir müssen die Mitgliedstaaten dazu bringen, gerade im Gesundheitsbereich nicht zu sparen, sondern hier zu investieren. Mit diesem Programm kann es uns nämlich gelingen, in der Zukunft gesunde Europäerinnen und Europäer zu haben, die bewusst die richtigen Aktionen setzen. Denn das wird auch dazu beitragen, dass der Wettbewerbsstandort Europa, der Wettbewerbsstandort EU gesichert ist.